Mennyire más véleményük lenne az európai polgároknak, az egyre felháborodottabb európai polgároknak az Európai Unióról akkor, ha azt tapasztalnák, hogy a befizetett adójukat, mint közpénzt kizárólag közcélra, közjó érdekében fizetné ki az Európai Unió és

Az európai uniós mezőgazdasági támogatásokkal összefüggésben a Dess jelentés ebbe az irányba megy. Holnap óriási felelősségünk lesz abban, hogy megszavazzuk e azt a bizonyos plafont, azt a maximumot, amit a hektár alapú, terület alapú támogatásokra sokunk harca eredményeként akik módosító javaslatokat adtunk be a Dess jelentés előír.

Igenis legyen egy maximum azon a közpénzen, amit a különböző zöldbárók, vörösbárók és egyéb városi üzletemberek kapnak az európai adófizetőktől!